Având în vedere situația economică actuală, necesitatea unei consolidări fiscale nu poate fi ignorată. Totodată, sunt necesare acțiuni prompte și bine coordonate în toate domeniile la nivelul UE pentru a asigura creșterea economică, dar și locuri de muncă.

Instituțiile trebuie să dea dovadă de responsabilitate și de o mai bună organizare, iar cooperarea interinstituțională este esențială. Consider important ca măsurile de austeritate adoptate până în prezent să fie completate de acțiuni direcționate spre creșterea investițiilor și a stabilității.